Sono qui per l'incontro interparlamentare Unione europea Giappone. La delegazione è guidata e presieduta per la Dieta dall'onorevole Onodera, deputato della Camera dei rappresentanti. È un onore accogliere i nostri amici a Strasburgo. Ho il piacere anche di accogliere in tribuna d'onore ottanta alunni accompagnati dai loro insegnanti che sono giunti al Parlamento europeo per presentare la loro dichiarazione sui diritti del pianeta.